Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Ich möchte zuerst meiner Enttäuschung darüber Ausdruck verleihen, dass Kommissar De Gucht nicht mehr hier ist. Er war es schließlich und da hat er Zustimmung bekommen, auch von uns Grünen der damals, als Rana Plaza eingestürzt ist, gemeinsam mit Frau Ashton gesagt hat, dass wir das Allgemeine Präferenzsystem nutzen müssen, um wirklich verantwortliches Management und die Kontrolle der Subunternehmen durchzusetzen. Ich finde, er hätte jetzt auch hier sein müssen, um sich diese Debatte bis zum Schluss anzuhören und dann auf unsere Forderungen zu reagieren. Eine Forderung, die ich teile, ist, dass die europäischen Botschaften in Bangladesch und anderswo auch Ansprechstellen sein sollten für Beschwerden und Klagen gegen europäische Firmen. Aber kommen wir zum Thema zurück Müssen wirklich ständig Hunderte, Tausende sterben und leiden, bevor die Öffentlichkeit so schockiert ist, dass wir Maßnahmen setzen? Wir alle möchten Kleidung schöne Kleidung, fesche Kleidung, moderne Kleidung aber wir müssen darauf achten, und das sollten wir bei jenen Firmen tun, die dieses Abkommen jetzt nicht unterzeichnet haben Vögele, Tally Weijl, Gap, Walmart. Wir müssen dort hingehen und ihnen auch sagen, sie müssen die Bedingungen Kontrolle von Gebäuden, Brandschutzmaßnahmen etc. verbessern, Gewerkschaften erlauben und Ähnliches. Ich möchte zum Schluss der Kampagne für Saubere Kleidung, den Kampagnen für Decent Work und anderen Nichtregierungsorganisationen danken, die sich über Jahrzehnte wirklich dafür einsetzen, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessern, dass die Würde der Frauen und Männer, die dort arbeiten, beachtet wird.